2013. Ja nechcem spochybňovať projekt ITER, ani jeho prínos pre rozvoj poznávania inovácií, ale presun takéhoto veľkého objemu peňazí hovorí buď o nedobrom plánovaní tohto projektu jeho hlavnými manažérmi, alebo o povrchnej práci úradníkov Komisie pri príprave príslušných rozpočtových rámcov Únie.